Ja, spoštovani predsednik, hvala za dano besedo. Jaz sem zdaj prepričan, da je ta kritika, ki je letela s strani gospoda Lenarta na, poslanke in poslance SDS-a, da je verjetno Ali vi niste poslušali razprave, ki smo jo mi imeli, ali vi niste slušali našega stališča ali pa govorite nekaj na pamet. Mi smo zgolj rekli, da vašega da predloga rebalansa proračuna ne bomo podprli, in ne vem zakaj bi mogla opozicija nau za vsako ceno podpreti. Ne bomo pa nasprotovali. Povedali pa smo, bi rekel, določene očitke, ki jih pa na ta proračun imamo, jaz sem mnenja, da kot opozicijski poslanec lahko izrazim svoje mnenje glede na vaš rebalans. Vi ste pa zdaj v svoji desetminutni razpravi, ne da bi zagovarjali proračun, ki ga vi imate, ke smo mi mislili danes, da bomo z razpravo, da bomo določene, pomisleke, ki jih mi imamo v zvezi s pripravo rebalansa proračuna, vi bi rekel, z nekim pozitivnimi argumenti nas prepričal v to, da vi napadajte nas, v desetih minutah ste napadali izključno poslansko skupino SDS. In že kolega doktor Logar vam je povedal, kdo ima največ kritik na ta proračun, Fiskalni svet in Evropska komisija. In mi smo trdili, mi ni ne sprejemamo mi, rebalansa proračuna ali pa proračuna zaradi, bruseljske birokracije, mi ga sprejemamo zaradi državljank in državljanov Republike Slovenije. Vi morate povedati, zakaj še niste pripravili rebalansa proračuna za leto dva tisoč dvajset in zakaj ne more zaradi tega Fiskalni svet pripraviti, srednjeročne vzdržnosti proračuna. Vi zaostajate, ne mi. Vi imate vlado, vi morate delati, vi imate pa obliko deli in vladaj. Mi samo rekli, da je čas ta, ko bi lahko Slovenija naredila, ali pa vaša vlada, potrebne reforme, ki jih Slovenija potrebuje, in po našem mnenju je tukaj pokojninska in zdravstvena reforma. Vprašanja so le pa zgolj v primerjavi z letom dva tisoč petnajst in z rebalansom dva petsto milijonov več izdatkov za javne zavode. In zahvalite se Vi niste sprejeli niti enega ukrepa. Gospodarstvo je tisto, ki, bi rekel, vam tudi ohranja.